Paní předsedající, diskuze o průmyslu je pro Evropu v dnešní době velmi důležitá. Na konkurenceschopnosti evropských firem záleží další ekonomická stabilita Evropy. Tyto argumenty si jistě všichni uvědomujeme, ale na druhé straně často máme snahu schvalovat závazky, ať již ve formě extrémních požadavků na ochranu životního prostředí či povinných daňových povinností, které by zajišťovaly finanční stabilitu. Určitě je důležité přísně posuzovat vliv průmyslové výroby na životní prostředí, nesmíme však průmysl nepřímo zatížit některými až přehnanými regulacemi. Tak se může stát, že v rámci globalizovaného světa bude právě evropská průmyslová výroba politickými rozhodnutími zatížena více než jinde. Za nejdůležitější ve zprávě považuji zdůraznění významu podpory vědy a výzkumu a inovací. Evropa již skutečně dlouho není leaderem v oblasti inovací.

Velmi souhlasím s tím, že je potřeba přepracovat postupy finanční podpory inovačních projektů. Naším cílem by mělo být zjednodušení administrativy, zároveň je potřeba změnit i celkový přístup.